Die dank wil ik ook uitbreiden naar de adviseurs van de parlementssecretariaten en niet te vergeten onze eigen medewerkers. Het was niet eenvoudig het groot aantal amendementen te managen. Ik denk toch dat het gelukt is, want wij hebben nu een helder verhaal als reactie op het Groenboek.

Maar dat betekent niet dat wij geen mening mogen hebben of geen voorstellen mogen doen via de open coördinatiemethode, die kunnen leiden tot aanpassing.

De omgekeerde bevolkingspiramide meer ouderen en langer levende senioren en een kleiner aantal mensen dat voor de financiering van de pensioenen moet zorgen. De omslagstelsels van de eerste pijler zijn de perfecte uitdrukking van de solidariteit tussen de generaties. En zij zullen ook in de toekomst het belangrijkste blijven.

Voorzitter, lidstaten zijn bezig met het verhogen van de pensioenleeftijd. Voorstellen die er waren om te komen tot een Europese koppeling van de pensioenen aan de gestegen levensverwachting, wijs ik af.

Vaak door werkgevers en werknemers samen, soms in een mixed vorm in de nieuwe lidstaten. De tegoeden zitten in spaarfondsen, pensioenfondsen of staan op de balans van de onderneming. De spaar en opbouwstelsels staan minder onder druk van de openbare financiën.

Daarbij komt nog dat de financiële crisis, de slechte resultaten op obligatie en aandelenmarkten en de lage rentes de garanties op de te verwachten pensioenen onder druk zetten. Het antwoord zoals dat voorbereid wordt door de Commissie toepassen van strengere solvency eisen, is ik zeg het hier nog maar eens een keer niet adequaat. Goed toezicht ja! Beter inzicht voor de deelnemers aan de systemen ja! Maar eerst een in dept impact op de effecten van solvency voordat er met wetgeving wordt gekomen. Ik wijs in dit verband ook nog even op de discussie over derivaten. Derivaten en pensioenfondsen kun je niet zomaar linken Derivaten worden gebruikt voor een pensioenfonds om risico's af te dekken.

Dus ook daar, Commissie, bezint eer gij begint.

Ik vind dat wij daar geen overdreven verwachting van moeten hebben. Individuele spaarmogelijkheden kun je pas gebruiken als je ook geld hebt. Maar wat wij wél willen, is meer bewustwording creëren, en meer bewustwording krijg je wanneer mensen geïnformeerd zijn over hun pensioen, dus ook een tracking systeem.